Taka strefa jest szczególnie potrzebna mojemu regionowi Europie Środkowej i Wschodniej zarówno wojskowa, jak gospodarcza obecność amerykańska. Troszczę się o wiele zapisów szczegółowych, jednak uważam, że ESDS mechanizm znany w bilateralnych umowach transatlantyckich mojego regionu powinien zostać zachowany w TTIP.